forseti vill láta þess getið að tvær utandagskrárumræður verða í dag hin fyrri hefst nú strax á eftir áður en gengið verður til dagskrár og er um hreyfanleika starfsfólks og þjónustu eftir stækkun evrópusambandsins málshefjandi er háttvirtur þingmaður guðlaugur þór þórðarson hæstvirts félagsmálaráðherra árni magnússon verður til andsvara hin síðari hefst upp úr klukkan eitt þrjátíu og er um vanda á leikskólum vegna manneklu málshefjandi er háttvirtur þingmaður katrín júlíusdóttir hæstvirtur menntamálaráðherra þorgerður k gunnarsdóttir verður til andsvara umræðurnar fara fram samkvæmt fyrstu málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og standa í hálfa klukkustund hvor þá vill forseti tilkynna að atkvæðagreiðslur verða klukkan eitt þrjátíu að loknu hádegishléi